În primul rând, aș vrea să salut rezultatele excelente ale întâlnirii de marți, de la Clonakility, între reprezentanții statelor membre. Discuțiile din cadrul acestei reuniuni constituie semnale bune în ceea ce privește încheierea unui acord privind reforma pescuitului înainte de sfârșitul lunii iunie. Trecând la subiect această problemă trenează de la adoptarea Tratatului. În acest ritm, vom ajunge să avem mai repede un nou tratat decât o soluție coerentă pentru pescari. Planurile multianule oferă sectorului pescuitului stabilitatea și continuitatea de care sectorul are nevoie, de aceea, Parlamentul trebuie să aibă posibilitatea de a și spune punctul de vedere cu privire la toate elementele constitutive ale acestor planuri. În acest caz, Parlamentul nu face apel la bunăvoința Consiliului, ci invocă un drept care este oferit prin Tratatul de la Lisabona. De asemenea, Parlamentul și membrii Comisiei pentru pescuit nu doresc să și impună în planurile amintite propriile puncte de vedere, ci acele măsuri cerute de comunitățile locale. Mai mult, serviciile juridice și au spus deja, de asemenea, cuvântul. Mi e greu să mi imaginez care ar fi consecințele unui astfel de blocaj instituțional în orice alt domeniu în care Parlamentul deține, prin Tratatul de la Lisabona sau prin tratatele anterioare, dreptul de codecizie. Președinția irlandeză a avut și are printre responsabilități reforma politicii comune privind pescuitul și a dovedit în acest proces deschidere, transparență și interes pentru eficiență și rezultate. Sper că, în urma acestei dezbateri, va proceda la fel și în căutarea unei soluții pentru actualul blocaj instituțional. De asemenea, sunt convins că și Comisia va avea un rol activ în identificarea acestei soluții, în calitatea sa de gardian al tratatelor.